Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Pred nami je predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč devetnajst. Rebalans bi moral biti že pripravljen v jeseni, vendar se je dinamika zaustavila zaradi državnozborskih volitev in imenovanja aktualne vlade. Trenutno smo v obdobju konjunkture, če po domače povemo, v obdobju debelih krav. Seveda je naš pristop k obravnavi te tematike bolj lahko bolj sproščen in optimističen, kot je bil pred leti, ko smo bili v času recesije oziroma v globoki gospodarski krizi. Po različnih ocenah in kazalnikih in parametrih smo v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji dosegli vrhunec gospodarske rasti, gospodarskega cikla. Gospodarska rast naj bi po ocenah ostala še vedno visoka, a se počasi umirja. V letošnjem letu naj bi znašala tricelesedem- odstotna, pričakujemo lahko še nadaljnjo rast izvoza in povečanje investicij, osebne in državne potrošnje. Na globalni ravni pa obstaja več negotovosti oziroma dejavnikov, ki vplivajo na našo gospodarsko rast. Slovenija je svoj gospodarski razvoj od osamosvojitje osamosvojitve gradila na povezovanju in sodelovanju, vključevanju. Danes evropsko integracijo slabijo brexit in nasprotovanja posameznih držav s skupnim pravilom, mednarodno trgovino pa slabijo uvajanje carin in grožnja z dodatnim omejevanjem. Evropsko območje se je okrepilo z institucijami, ki povečujejo njegovo odpornost, vendar vsi še niso vzpostavljeni. In ti procesi pomenijo največja tveganja. Prav ta tveganja in negotovost nam morata biti vodilo pri rebalansu proračuna, še bolj pa pri pripravi proračuna za naslednje proračunsko obdobje. Upoštevanje vseh teh okoliščin in izvedba strukturnih reform nas lahko varujejo pred ponovnimi težavami na področju uravnoteženja javnih financ. V času ugodnih gospodarskih razmer varčevanje res ni potrebno, vendar moramo biti vseeno previdni pri načrtovanju javnofinančnih izdatkov in prihodkov. Sama sem v razpravah na komisijah, odboru in na zasedanju parlamenta že večkrat opozorila na upoštevanje fiskalnega pravila, strukturne reforme in uravnoteženje javnih financ. Predvidena poraba celotnih javnih financ bo letos za ena cela trinajst milijarde evrov višja kot lani, kar pa presega dovoljeni okvir. Takšno izvajanje fiskalne politike pomeni zamujeno priložnost za ustvarjanje manevrskega prostora v obdobju, ko lahko pride do poslabšanja gospodarskih razmer. Strukturni saldo se v letu dva tisoč devetnajst namreč slabša. Evropska komisija nas je na podlagi osnutkov proračunskih načrtov za leto dva tisoč devetnajst uvrstila v skupino petih držav, pri katerih naj bi obstajala tveganja neskladnosti njihovih proračunskih načrtov z evropsko zakonodajo. V končni posledici pa to lahko pomeni izredno strukturno zahtevo za nadaljnjo konsolidacijo javnih financ. Po mojem mnenju je ključna težava predstavljenega rebalansa proračuna v tem, da je največ sredstev v proračunu namenjenih krepitvam domače potrošnje, kar seveda brez dvoma vpliva na višjo gospodarsko rast. Obstaja pa nevarnost, veliko tveganje pri razpoloženju potrošnikov. Vsekakor je pri tem nujno potrebno zadržati razpoloženje potrošnikov na pričakovani ravni in predvideti makroekonomske ukrepe za nadomestilo davčnih prilivov, če se slučajno razpoloženje potrošnikov spremeni. Po drugi strani pa moramo upoštevati, da smo socialna država. Davek za izhod iz recesije oziroma velike javnofinančne krize smo posredno ali neposredno z ukrepi ZUJF-a plačali skoraj vsi. Zato je prav, da smo tudi rezultatov tega izboljšanja deležni tudi vsi. Glavnina povečanja izdatkov je posledica večjih stroškov dela zaposlenih v javnem sektorju. Razlog je dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja, po katerem so se plače vseh zaposlenih s prvim januarjem že povečale za en plačni razred. Oziroma za štiri odstotke. Med letom bodo sledila dodatna povišanja. Nekateri bodo imeli plače višje tudi za tri ali štiri plačne razrede. Sprostili so tudi napredovanja. Napovedujejo popolnitev kadrovskih kvot. Vlada načrtuje tudi večje zaposlovanje v javni upravi. Pregled predloga rebalansa obravnave na komisiji, odboru in odziv finančnega ministra Andreja Bertonclja na opozorila fiskalnega sveta, da bodo naredili vse za blaginjo ljudi, del presežka bo razporejen za socialne kategorije, del za pokojnine, dovolj velik del pa za slabe čase, me je prepričal v kvaliteto in odgovorno pripravljen predlog rebalansa proračuna. Slovenija mora zagotavljati ustrezno razmerje med stabilnostjo javnih financ na eni strani in skrbjo za državljane in širši razvoj države na drugi strani. Začrtana pot javnofinančne konsolidacije omogoča doseganje srednjeročnega cilja in stabilnosti javnih financ ter ustrezno raven gospodarske rasti. To navaja predlagatelj. S tem me je prepričal. Zato bom podprla rebalans proračuna. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima ...